Adinę Ioanę Vălean i Janusza Wojciechowskiego w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej złożyła podpisy większość posłów do Parlamentu Europejskiego.

123 Regulaminu zostanie ono przekazane adresatom i opublikowane w tekstach przyjętych w obecnej sesji plenarnej ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy.